meginefni frumvarpsins er að gera þær breytingar á almannatryggingalöggjöfinni að atvinnutekjur lífeyrisþega eða maka

í þessu felst meginatriðið í þessu frumvarpi að gera lífeyrisþegum hvort sem það eru aldraðir eða öryrkjar kleift að afla sér tekna án þess að það skerði bætur frá ríkinu í öðru lagi er verið að afnema tenginguna sem verið hefur lengi við lýði á milli lífeyrisþegans eða öryrkjans og maka hans þannig að nú eftir að breytingin hefur tekið gildi ef hún nær fram að ganga munu tekjur makans ekki skerða bætur viðkomandi lífeyrisþega eða öryrkja í þriðja lagi er lagt til í frumvarpinu að undanskilja séreignarlífeyrissparnað ákvæðum sem ganga til skerðingar á bótum

þannig að sá sparnaður og séreignarsparnaður sem einstaklingar hafa komið sér upp á starfsævinni í samstarfi við sinn vinnuveitanda á hverjum tíma og er tekinn út þegar þar að kemur mun þá ekki skerða bæturnar frá ríkinu eins og reglurnar og ákvæði laganna eru núna þessi skerðing séreignarlífeyrissparnaðarins á bótunum er afar ósanngjörn og getur komið illa við einstaklinginn sem hefur haft fyrir því að leggja fyrir sig og getur í verstu tilvikum komið þannig út

hyggindi sem í hag koma fyrir viðkomandi lífeyrisþega um að leggja til hliðar til seinni tíma þegar ekki árar eins vel og gerir þegar viðkomandi er á vinnumarkaði eða þegar hann er hættur störfum vegna aldurs okkur þykir sanngjarnt og eðlilegt að séreignarlífeyrissparnaður sé til viðbótar þeim bótum sem ríkið veitir sínum þegar þau skilyrði eiga við sem lögin kveða á um ég get nefnt sem dæmi um slæm áhrif á gildandi lagaákvæðum að öryrki maður sem var í góðri vinnu og lagði fyrir í séreignarlífeyrissparnað töluverðar fjárhæðir lenti í því óhappi að verða öryrki og gat ekki lengur stundað sína vinnu og reyndar er ekki á vinnumarkaði hugðist taka út þennan séreignarlífeyrissparnað og hafa hann til ráðstöfunar til viðbótar þeim bótum sem honum hafa verið úrskurðaðar en þá kemur í ljós að ef hann tekur út séreignarlífeyrissparnaðinn

mjög mikið og reyndar að fullu í því tilviki og ekki bara það ár sem hann tekur út séreignarlífeyrissparnaðinn heldur í mörg ár á eftir þetta er auðvitað algjörlega óviðunandi virðulegi forseti og andstætt þeim tilgangi sem löggjafinn hefur

og kjör þeirra sem eru orðnir aldraðir eða eru öryrkjar eru nú ekki það góð að ástæða sé til þess að mati okkar þingmanna frjálslynda flokksins að hafa lagaákvæði sem fyrst og fremst spara útgjöld fyrir ríkissjóð gagnvart einstaklingum sem ekki hafa mikið fyrir sig að leggja fyrir þetta er í stuttu máli virðulegi forseti þær breytingar sem við erum að leggja til að verði gerðar á almannatryggingalöggjöfinni og þær munu bæta kjör

þær munu sérstaklega bæta kjör öryrkja sem munu njóta mjög góðs af þessari breytingu ef hún nær fram að ganga enda ekki vanþörf á tölur sem teknar hafa verið saman um kjör þeirra kaupmátt og þróun hans leiða í ljós að þeir hafa ekki notið sambærilegrar þróunar og aðrir í þessu þjóðfélagi þeir hafa dregist aftur úr og fyllsta ástæða er til þess að

það mun ekki kosta mikla peninga eða mikil útgjöld fyrir ríkissjóð að afnema tengingu bóta við atvinnutekjur ellilífeyrisþega einhverja fjárhæð mun það kosta og helsta mat sem ég hef á því er um fimm hundruð milljóna króna á móti því mun ríkið hafa tekjur af atvinnutekjum þeim sem aldraðir munu afla sér eða ávinna sér eftir að þessi skerðing hefur verið afnumin og þær tekjur munu augljóslega verða miklu meiri en þessi viðbótarútgjöld ríkissjóðs þannig að það má gera ráð fyrir að ríkissjóður muni hagnast verulega á þeirri breytingu og mig minnir reyndar að fyrr á þessu ári hafi samtök atvinnulífsins einmitt bent á þessa staðreynd og lagt mat á hugsanlegan ávinning ríkissjóðs og talið hann vera um þrjá milljarða króna að teknu tilliti til þess og hins að um viðbótarútgjöld er að ræða fyrir ríkissjóð hvað varðar öryrkja af augljósum ástæðum hygg ég að heildaráhrifin fyrir ríkissjóð af þessu frumvarpi fyrir ríkissjóð séu ekki mikil þau séu óveruleg í þeim stærðum sem ríkissjóður er að skila í afgang um þessar mundir ef einhvern tíma ríkissjóður hefur ástæðu til og efni á að bæta kjör þeirra í þjóðfélaginu sem búa við hvað erfiðastar fjárhagslegar aðstæður er tækifærið til þess núna

er á réttum tíma hvað það varðar þó að ég vilji ekki útiloka að við hefðum flutt málið eftir sem áður af réttlætisástæðum þótt staðan í ríkisfjármálum væri með öðrum hætti en hún er núna en fyrirsjáanlegt er að staða ríkissjóðs verði góð á næstu árum það eru því ekki uppi neinar þær aðstæður sem gætu dregið úr mönnum kjarkinn að hrinda þessu réttlætismáli í framkvæmd virðulegi forseti ég held ég láti þessu lokið sem lýsingu á þessu máli og ég skora á háttvirtan þingheim að taka undir þessar tillögur okkar gera þær að lögum og legg til að málinu verði vísað til annarrar umræðu og háttvirtur nefndar ég man bara ekki í svipinn